fjölda dómara í héraði skuli vera fjörutíu og þrír og það ákvæði verði framlengt um eitt ár en heimildin á að falla úr gildi um næstu áramót í kjölfar þessa aukna álags sem varð hjá dómstólum í kjölfar bankahrunsins var gerð sú breyting á lögum um dómstóla að dómurum í héraði fjölgaði úr þrjátíu og átta í fjörutíu og þrjá var þessi fjölgun dómara tímabundin að því leyti að eftir fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán skyldi ekki ráðið í þær dómarastöður sem losnuðu þar til fjöldi dómara yrði aftur orðinn þrjátíu og átta þessi heimild var svo endurnýjuð á síðasta ári og heimildin framlengd til fyrsta janúar tvö þúsund og fjórtán fyrir liggur að álag á dómstólunum er enn mikið þar sem ekki hefur verið leyst úr öllum ágreiningsmálum sem varðar slitastjórnir bankanna málum frá embætti sérstaks saksóknara öðrum málum sem tengjast hruni viðskiptabankanna haustið tvö þúsund og átta til viðbótar við þann fjölda mála sem er á borði dómstóla því hefur dómstólaráð farið þess á leit við ráðuneyti innanríkismála að gripið verði til aðgerða svo áfram verði unnt að leysa innan ásættanlegs tíma úr þeim málum sem enn liggja fyrir dómstólum ráðuneyti telur rétt að verða við þessari ábendingu dómstólaráðs og ljóst er að þau mál sem eru til meðferðar á dómstólum eru flókin og umfangsmikil og fyrst og síðast er þar um að ræða mál sem tengjast bankahruni eins og áður hefur verið nefnt og álagið á dómstólunum er því enn mikið ég legg því til og óska eftir því að þetta mál sem hér hefur verið kynnt í helstu efnisatriðum fari til annarrar umræðu en áður verði því vísað til allsherjar og menntamálanefndar svo tryggt megi vera og ljóst geti verið að áfram